Pani Przewodnicząca! Ja natomiast jestem zdania, że należą się słowa uznania obu paniom sprawozdawczyniom tego raportu. Ja cieszę się, że podniesiono szczególnie trzy obszary, czyli równa płaca za tę samą pracę to, że mamy podniesiony obszar równości w procesach decyzyjnych a także sprawy godności kobiet i eliminacji przemocy domowej. I teraz samo pokazanie, że różnica w płacach za tę samą pracę w skali Unii Europejskiej wynosi 17,5 na niekorzyść pań, to już jest ważne stwierdzenie. Cieszę się, że sprawozdawczynie kierują wnioski zarówno do Komisji, jak i do państw członkowskich. Chcieliśmy sprawdzić w moim kraju, rządzonym przez koalicję liberalno chadecką, jaki jest procent zróżnicowania, i instancja rządowa odmówiła takiej informacji, mówiąc, że za trzydzieści dni ewentualnie mogą dać odpowiedź. Chciałbym także zwrócić uwagę na zalety postulatu zmniejszenia zróżnicowania świadczeń emerytalnych ze względu na płeć. Co nam się często oferuje, również z doświadczenia? Wydłużenie wieku emerytalnego dla kobiet, czy szczególnie dla kobiet, bez pokazania, na czym będzie polegać różnica w poziomie świadczonej emerytury. Podzielam też zaniepokojenie tym, że kryzys gospodarczy i cięcia budżetowe nasilają problem. Dlaczego? Co nam się proponuje? Mniej żłobków, mniej przedszkoli, zamykanie szkół, redukcję zbiorowych usług, a za to zero w tej samej pracy za równą płacę. Także jest to dobry dokument, z dużą satysfakcją będę go